Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Über die neue, gewachsene und ständig wachsende außenpolitische Verantwortung Chinas in dieser Welt ist ja heute Abend schon sehr viel gesprochen worden. Aber ich möchte noch einmal auf die handelspolitische Verantwortung Chinas eingehen, die aus meiner Sicht auch angesichts der immer besseren wirtschaftlichen Entwicklung in China zunimmt und auf die wir China immer wieder hinweisen sollten. Wir erleben, dass China eine gnadenlose Industrialisierungsstrategie verfolgt. China nimmt dabei leider in weiten Teilen keine Rücksicht auf Mensch, Umwelt und andere wichtige Dinge. Und wir sehen, dass diese industrielle Strategie auch uns in Europa das Leben schwer macht.

Darüber machen wir uns Sorgen, das ist immer wieder Thema in unseren internationalen Verhandlungen mit China. Auf der anderen Seite müssen wir schon fast froh sein, dass die Chinesen dieses ineffiziente Wirtschaftssystem haben.

Und deswegen bin ich schon fast dankbar, dass die Chinesen immer noch auf dieses ineffiziente System setzen.

Der Investitionsbereich muss sich verbessern.

Und wir sollten die Chinesen wirklich daran erinnern, dass WTO Mitgliedschaft nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringt.